hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir svör við spurningum mínum hún komst vissulega ekki yfir að svara öllum enda kannski ekki við því að búast í takmörkuðum ræðutíma svæði sem komið er í borgaraleg not meðal annars sem skólasvæði og slæmt að það sé nýtt ef einhver hætta stafar þar af ósprungnum sprengjum

orðaskiptin sem fram fóru milli hæstvirts utanríkisráðherra og háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur verð ég hefur einnig snúist talsvert um friðargæsluna í afganistan og sýnist þar sitt hverjum hæstvirts utanríkisráðherra orðaði það þannig að við þyrftum að sýna staðfestu ákvörðun hefði verið tekin um þátttöku þar og við mættum ekki hopa af hólmi það er ef til vill rétt en ég minni á að einnig var talað um staðfestu og hinar staðföstu þjóðir í tengslum við íraksstríðið ekki voru allir ánægðir með staðfestuna sem þá var höfð uppi þar á meðal núverandi þar samræmist lögum um friðargæslu hæstvirts utanríkisráðherra sagði í umræðum eða fyrirspurn fyrr í vikunni að hún teldi það samræmast lögum um friðargæslu um það eru augljóslega skiptar skoðanir og hefur háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon haldið hinu öndverða fram það er sérstakt mál að fá úr því skorið hvort svo er ég vil að lokum fjalla stuttlega um stöðu flóttamanna ég vakti máls á henni í fyrri ræðu minni og hæstvirtur utanríkisráðherra svaraði

því hefur verið haldið fram að fólk sem flýr vopnuð átök fái sjaldnast vernd og hæli í okkar heimshluta og að norðurlöndin standi sig ekki vel í þessu hafi norðurlöndin meðal annars sent hælisleitendur til baka til írak til sri lanka og afganistan og það hafi verið í bága við tilmæli flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna þetta hefur komið fram í greinum sem framkvæmdastjórar mannréttindaskrifstofu íslands rauða krossins og íslandsdeildar amnesty international hafa skrifað um efnið og beint máli sínu til íslenskra stjórnvalda þess vegna finnst mér nauðsynlegt að taka málið upp og mikilvægt að íslendingar og reyndar norðurlöndin öll standi sína plikt í þessu efni og gott betur allt því ef til vill ekki við því að búast að mikil breyting verði á afstöðu íslenskra stjórnvalda hvað þetta snertir ég áskil mér allan rétt til að fylgja málinu eftir á háttvirtu alþingi með öðrum þótt skoðanir um margvísleg grundvallaratriði í utanríkismálum séu augljóslega skiptar við erum ekki öll sammála um hvernig við eigum að halda á málum og hvert á að stefna það breytist kannski ekki við umræðu af þessum toga en rétt er að halda stjórnvöldum við efnið það